virðulegi forseti ég mæli sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum er varða verðbréfaviðskipti með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á ólíkum lagabálkum á sviði verðbréfaviðskipta í fyrsta kafla frumvarpsins er að finna tillögur til breytinga á lögum númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö um verðbréfaviðskipti lög þessi öðluðust gildi fyrsta nóvember síðastliðinn með lögunum voru meðal annars innleidd í íslenskan rétt ákvæði svokallaðra mifid og gagnsæistilskipana breytingarnar sem felast í fyrsta kafla frumvarpsins snúa allar að ákvæðum þrettánda kafla laganna um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja lagt er til að ákvæðum þrettánda kafla auk þriggja ákvæða fjórtánda kafla um eftirlit með opinberri birtingu upplýsinga og miðlæga varðveislu verði breytt til samræmis við ákvæði gagnsæistilskipunarinnar og sjöunda til níunda kafla laganna sem byggja á gagnsæistilskipuninni heppilegt er að sömu reglur gildi um birtingu upplýsinga samkvæmt fyrrgreindum köflum laganna

og öðrum reglulegum upplýsingum frá útgefanda að þessu leyti frumvarpið felur því í sér að útgefendur verðbréfa birti framvegis upplýsingar samkvæmt þrettánda kafla laganna opinberlega án milligöngu skipulegra að finna tillögu til breytinga á þrítugustu greinar laga númer þrjátíu tvö þúsund og þrjú um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði

laga um verðbréfaviðskipti á hugtakinu skipulegur verðbréfamarkaður eftir gildistöku nýrra laga um verðbréfaviðskipti og kauphallir síðastliðið haust er skilgreining þessa hugtaks þrengri en áður af þessu leiðir að verðbréfasjóðum er samkvæmt gildandi lögum ekki heimilt að eiga viðskipti á mörkuðum utan evrópska efnahagssvæðisins en það stangast á við verðbréfasjóðatilskipun evrópusambandsins númer áttatíu og fimm sex hundruð og ellefu með áorðnum breytingum ákvæði tilskipunarinnar voru tekin upp í íslenskan rétt með lögum númer þrjátíu tvö þúsund og þrjú ekki stóð til að takmarka fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða með umræddum hætti við setningu nýrrar löggjafar á sviði verðbréfaviðskipta á síðasta löggjafarþingi af þeim sökum er í frumvarpi þessu lagt til að fjárfestingarheimildirnar verði sambærilegar því sem var fyrir fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö þegar nýja löggjöfin öðlaðist gildi í þriðja kafla frumvarpsins er lagt til að tíunda grein laga númer hundrað þrjátíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um rafræna eignarskráningu verðbréfa verði breytt á þá vegu að kauphallir öðlist rétt til þess að hafa milligöngu um eignarskráningar í verðbréfamiðstöð samkvæmt gildandi lögum hafa seðlabanki íslands lánasýsla ríkisins viðskiptabankar og sparisjóðir fyrirtæki í verðbréfaþjónustu og lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir rétt til milligöngu um slíka eignarskráningu breyting sú er í frumvarpinu felst er í samræmi við þróun í norrænum rétti í fjórða kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum númer hundrað og tíu tvö þúsund og átta um kauphallir annars vegar er lagt til að tekið verði fram í fjórtándu greinar laganna að kauphöll verði heimilt að hafa milligöngu um eignarskráningar í verðbréfamiðstöð hins vegar að mælt verði fyrir um að skýrsla stjórnar fylgi endurskoðuðum ársreikningi kauphallar til fjármálaeftirlitsins samkvæmt sextándu grein í stað ársskýrslu síðarnefnd breytingartillaga er til komin eftir ábendingu embættis ríkisskattstjóra og er í samræmi við ákvæði laga númer þrjú tvö þúsund og sex um ársreikninga hæstvirtur forseti frumvarp þetta er til komið í kjölfar ábendinga markaðsaðila því er um að ræða mál sem mikilvægt er að fram nái að ganga ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar